Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, le crescenti opportunità di connessione e di diffusione delle informazioni, il sempre maggiore utilizzo dei prodotti e dei servizi digitali e l'Internet delle cose hanno un impatto positivo su ogni aspetto della nostra vita quotidiana. D'altro canto espongono anche a nuovi pericoli e accrescono la vulnerabilità dei servizi pubblici, perché capaci di attraversarne confini e frontiere. La sottrazione di dati sensibili, i casi crescenti di frodi nei pagamenti, la diffusione di materiale dal contenuto illegale e gli attacchi cyber su vasta scala, che hanno riempito le cronache dei giornali, dimostrano che le nostre società non sono ancora sufficientemente attrezzate per difendersi da questi rischi. La direttiva NIS è stato il primo provvedimento sul tema della sicurezza informatica, con il quale ci si è posti l'obiettivo di garantire la resilienza delle infrastrutture strategiche, aumentarne il coordinamento nella prevenzione e nella risposta alle minacce cibernetiche un passo in avanti di cui già apprezziamo i benefici, ma che non può dirsi all'altezza delle sfide a causa delle reticenze degli Stati membri. Un anno dopo l'approvazione della direttiva sulla sicurezza delle reti, abbiamo in questi mesi un'altra occasione per irrobustire il sistema di cybersecurity e di farlo in maniera coordinata attraverso un nuovo atto europeo su cui stiamo lavorando, che dovrà raggiungere due obiettivi ambiziosi. Il primo il rafforzamento dell'agenzia dell'Unione europea per la cybersecurity l'ENISA, con maggiori risorse e con poteri operativi. Il secondo la creazione di un nuovo sistema di certificazione paneuropeo per garantire la sicurezza dei prodotti e dei servizi digitali, capace quindi di aumentare la fiducia nei consumatori che ogni giorno utilizzano beni e servizi connessi. Solo investire in risorse e competenze in questo campo potrà far sì che il mercato unico digitale sia capace di consegnare a cittadini e imprese un sistema più sicuro e affidabile.